um klukkan ellefu í dag fer fram umræða utan dagskrár um samgöngumál á suðvesturhorni landsins málshefjandi er háttvirtur þingmaður þorgerður k gunnarsdóttir samgöngu og sveitarstjórnarráðherra ögmundur jónasson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund